Spoštovani predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci! Članstvo v Evropski uniji za Slovenijo predstavlja temeljni vrednostni in politični okvir za zagotavljanje blaginje in temeljnih človekovih pravic. To smo zapisali tudi v deklaraciji o zunanji politiki Republike Slovenije. Zavezuje nas k spoštovanju vrednot Evropske unije za vrednote, ki so jih postavili očetje Evrope, večinoma krščanski demokrati. In te vrednote moramo varovati. Nova Slovenje je izrazito proevropska stranka. Večkrat poudarjamo, da za Slovenijo ni alternative in da je edina izbira Evropska unija družina držav in narodov. EU mora temeljiti na treh načelih, ki skupno varnost, enotnost in demokratične vrednote, na svobodi, enakih možnostih in vladavini prava. To pa pomeni tudi spoštovanje priporočil in opozoril Evropske komisije. Kar nekaj jih je. fiskalnega pravila pri letošnjega rebalansa, prevelika javna poraba, preobremenjene plače, slabo poslovno okolje, ki bremeni slovensko gospodarstvo. Kljub temu da gre za predlog deklaracije, ki določa usmeritve za delovanje Slovenije v inštitucijah EU v naslednjem letu oziroma do junija dva tisoč dvajset, pogrešamo konkretnejše odgovore oziroma natančnejše korake za dosego vseh zastavljenih ciljev in nalog. Predlog deklaracije spominja na osnutke NRP-jev presplošno naštevanje, kaj moramo storiti v okviru EU oziroma kaj naj Slovenija kaj naj bi Slovenija prispevala v inštitucijah EU. Ne odgovarja na eno ključnih današnjega časa, kot so nezakonite migracije, kjer tudi Evropa do slej ni pokazala nobene odločnosti. To je tudi razlog, da Avstrija znova in znova podaljšuje nadzor na schengenski meji, svobodnega gibanja med sosednjima državama ni več, Madžarska in višegrajske države vodijo ostro in odločno protimigrantsko politiko. Na tem mestu je vprašanje, ali se bo Slovenija zavzela, da bodo na nivoju EU sprejeti konkretni ukrepi za resnično, celovito in enotno rešitev. Alis ali Slovenija kot takšno učinkovito rešitev vidi tudi marakeško deklaracijo, ki jo naša vlada brez zadržkov podpisala? Kako si razlagamo varne migracije? V okviru strategije EU dvajset dvajset in evropskega semestra pogrešamo pravo voljo za implementacijo digitalne agende za Evropo. Gospodarske družbe s področja IT so danes Evropi in svetu najhitrejše rastoča podjetja. Zavedati se moramo, da ima Slovenja na tem področju ogromen potencial, imamo dobre inženirje, ne zagotavljamo pa pravega poslovnega okolja z implementacijo te digitalne agende. Zaradi nespodbudnega poslovnega v okolja se tako ta podjetja, zlasti srednja in mala, in mladi inženirji selijo v tujino, mi pa izgubljamo delovna mesta in intelektualni potencial. Lahko bi se dotaknili vseh področij predlagane deklaracije, ki večino predstavljajo le željo slovenske politike. Ne glede na to, da govorimo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v inštitucijah EU bi morami bi morali konkretneje spregovoriti o dejanskih postopkih in zavezah za njihov uresničitev. Novi Sloveniji predlogu deklaracije ne bomo nasprotovali. Hvala, gospod poslanec. Besedo imate gospod Vojko Starovič v imenu poslanske ...